Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, il n'a échappé à personne que Copenhague a été un rendez vous manqué. Néanmoins, et c'est vrai que je reprends vos propos, Monsieur le Commissaire ce sommet a quand même eu deux vertus.

Alors l'Europe, aujourd'hui, que doit elle faire? Sans doute, et c'est vrai, continuer sur la voie de l'excellence dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, car, à vrai dire, l'Europe a été déjà extrêmement vertueuse.